Vážená paní předsedající, hlasovala jsem proti konečné zprávě o návrhu protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice. Ačkoliv měl Parlament pouze konzultační úlohu, zpráva byla Parlamentem projednávána nezvykle dlouhou dobu a několikrát měnila svou podobu. Evidentně v tomto parlamentu nebyla příliš velká vůle dostát příslibu, který dostala Česká republika na summitu hlav států v roce 2009. O slabé vůli přijmout zde na plénu tuto zprávu svědčí fakt, že i když se zpráva konečně po mnoha průtazích a třetí modifikaci dostala do programu hlasování, bylo těsně před hlasováním na plénu změněno stanovisko z neutrálního na negativní. Historie a zvláštní okolnosti projednávání zprávy o českém protokolu jasně ukazují, že by Rada neměla na stanovisko Parlamentu reflektovat a měla by se snažit dostát slibu, který byl v roce 2009 dán. Už jsem zde jednou hovořila o tom, že jsem přesvědčena, že celá Evropská unie je postavena na dohodách, na dohodách mezi členskými státy a institucemi.